frú forseti ég mæli fyrir skýrslu íslandsdeildar öse þingsins fyrir árið tvö þúsund og þrettán núna horfir öse þingið og öse fram á það að það eru komin fjörutíu ár síðan helsinkisamkomulagið var samþykkt nítján hundruð sjötíu og fjögur

halda upp á það og hvort gengið hafi verið rétt fram á veginn öse er stofnað til þess að landa vörð um öryggi og frið í evrópu og innan þeirra landa sem öse nær til sem spannar allt frá kanada og austur til mongólíu á svið efnahags og umhverfismála hefur já kannski rétt að segja um það að menn vilja leggja áherslu á það að hernaðarlegt gagnsæi geri aukið og það felst í því til dæmis að menn viti af flugi þegar menn fljúga yfir land hvers annars

að það sé ákvðeið gegnsæi í því vhenrig menn stunda þessa upplýsingar síðan er á sviði efnahags ég umhverfismála að þar er kallað eftir bindandi takmörkunum á losun gróðurhúsalofttegunda og nýjum gjöldum á fjármálaviðskipti til að gera skammtíma spákaupmennsku á fjármálamörkuðum kostnaðarsamari þá er mælst til þess að aðildarríkin nýti hvata á sviði græns vaxtar í stað niðurskurðaraðgerða og hugi að nýjum öryggisáskorunum líkt og þeim sem tengjast loftslagsbreytingum aðildarríkin eru enn fremur hvött til að tryggja almenningi aðgang að réttarkerfi réttláta málsmeðferð fyrir dómi og tjáningarfrelsi þar á meðal blaðamönnum bloggurum og aðgerðasinnum loks eru aðildarríkin hvött til að virða réttarríkið og sjálfstæði dómstóla að sleppa pólitískum föngum og bera sakir af pólitískum föngum og leyfa þeim að fá heimsóknir frá alþjóðlegum stofnunum eins og öse í ályktun um ástandið í sýrlandi sem var ekið sérstaklega fyrir á ársfundinum var kallað eftir því að valdbeitingu gegn almennum borgurum verði hætt öse þingið tekur einnig þátt í því að þróa leiðir til að koma í veg fyrir ágreining milli ríkja og stuðla að eflingu lýðræðislegra stofnana á því svæði sem starfsemi öse tekur til að lokum hefur kosningaeftirlitið verið eitt helsta verkefni þingsins frá upphafi sú starfsemi hefur vaxið jafnt og þétt undanfarin ár öse þingið á þar í samvinnu við lýðræðis og mannréttindastofnun öse stofnunarinnar en þetta eru tvær aðgreindar stofnanir annars vegar öse stofnunin og hins vegar öse þingið um kosningaeftirlit nokkur ágreiningur hefur ríkt um verkaskiptingu milli stofnananna þrátt fyrir samstarfssamning milli þeirra frá árinu nítján hundruð níutíu og sjö einnig á öse þingið samvinnu um kosningaeftirlit við aðrar fjölþjóðlegar þingmannasamkundur eins og evrópuráðsþingið og evrópuþingið öse þingið er þannig skipað eða íslandsdeildin að á árinu voru aðalmenn íslandsdeildar fram að þingkosningum róbert marshall formaður þingflokki samfylkingarinnar björn valur gíslason varaformaður þingflokki vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og pétur h blöndal þingflokki sjálfstæðisflokks varamenn voru lúðvík geirsson

og tryggvi þór herbertsson í kjölfar kosninganna varð breyting á og aðalmenn voru kosnir elsa lára arnardóttir formaður þingflokki framsóknarflokks pétur h blöndal varaformaður þingflokki sjálfstæðisflokks og guðmundur steingrímsson þingflokki bjartrar framtíðar varamenn eru frosti sigurjónsson guðlaugur þór þórðarson og björt ólafsdóttir vetrarfundur öse þingsins var í vínarborg tuttugasta og fyrsta til tuttugasta og annan febrúar tvö þúsund og þrettán

kannski mest að segja frá því að síðari sameiginlegan fund nefndanna ávörpuðu lamberto zannier sendiherra og framkvæmdastjóri öse og á hedy fry sérstakur fulltrúi öse þingsins á sviði jafnréttismála þá átti sér einnig stað sérstök umræða um ástandið í sýrlandi á sahel svæðinu og í norður afríku en sýrland hefur mikið verið á dagskrá hjá öse þinginu á árinu tvö þúsund og þrettán ársfundur öse þingsins fór fram í istanbúl tuttugasta og áttunda júní til þriðja júlí tvö þúsund og þrettán eftir aukinni þátttöku þingmanna í starfsemi öse allan ársins hring það væri undirstaða þess að öse þingið gæti haft alþjóðlegt hlutverk ahmet davutolu vakti athygli á þörfinni á sáttmála eins og helsinki sáttmálanum í miðausturlöndum og í norður afríku og forseti tyrkneska þingsins cemil çiçek lagði áherslu á að þingmenn sæju til þess að endurskoðunar og umbótaferlið helsinki fjörutíu sem fer nú fram hjá öse í tilefni fjörutíu ára afmælis stofnunarinnar árið tvö þúsund og fimmtán væri framkvæmt á upplýstan hátt málefnanefndirnar þrjár tóku fram ákveðin mál til umfjöllunar með áherslu á yfirskrift ársfundarins sem var helsinki fjörutíu elsa lára arnardóttir háttvirtur þingmaður tók þátt í störfum fyrstu nefndar um stjórn og öryggismál nefndin samþykkti meðal annars ályktanir um aukið hernaðarlegt gagnsæi sem ég nefndi hér áður öfluga alþjóðasamninga um vopnatakmarkanir þá kallaði hún sérstaklega eftir því að þjóðþing og ríkisstjórnir fullgiltu sáttmála sameinuðu þjóðanna um vopnaviðskipti hæfu á ný samningaviðræður um hefðbundinn herafla í evrópu og gerðu breytingar á vínarskjalinu frá nítján hundruð níutíu og níu þannig að ríki þyrftu að deila meiri upplýsingum um heræfingar sínar í ályktuninni er einnig hvatt til þess að áframhald verði á starfsemi öse í bakú skrifstofur í jerevan og moldóvu verði styrktar enn frekar og að opnuð verði aftur skrifstofa í georgíu en starfsemi þar var hætt árið tvö þúsund og átta þetta er náttúrelga mjög brýnt núna í tengslum við óróann á þessu svæði pétur h blöndal tók þátt í störfum annarrar nefndar um efnahags vísinda tækni og umhverfismál en þar var meðal annars rætt og ályktað um bindandi takmarkanir á losun gróðurhúsaáhrifa upptöku nýrra gjalda sem mundu gera spákaupmennsku á hlutabréfamarkaði kostnaðarsamari og notkun hvata til að stuðla að umhverfisvænum hagvexti í stað þess að grípa einungis til niðurskurðar í efnahagsmálum í ályktun nefndarinnar er hvatt til alþjóðlegs samstarfs um umhverfis og efnahagslegar áskoranir og að öse geri efnahags og umhverfismál að megin máttarstólpa helsinki fjörutíu ferlisins guðmundur steingrímsson háttvirtur þingmaður tók þátt í störfum þriðju nefndar um lýðræðis og mannréttindamál þar var meðal annars rætt og ályktað um nauðsyn þess að ríkisvaldið tryggi málfrelsi bæði almennt og eins á internetinu þá kallaði nefndin eftir því að ríkisstjórnir virtu réttarríkið og sjálfstæði dómstóla og bæru sakir af pólitískum föngum og slepptu öllum pólitískum föngum í ályktuninni er einnig kallað eftir því að ríkisstjórnir stofnuðu sérstakar deildir sem ynnu gegn mansali settu á fót aðgerðaáætlanir gegn tíma þrælahaldi og afnæmu dauðarefsingu haustfundur öse þingsins fór fram í budva í svartfjallalandi þrettánda til fimmtánda október tvö þúsund og þrettán þann fund sóttu háttvirtir þingmenn elsa lára arnardóttir formaður pétur h blöndal varaformaður og guðmundur steingrímsson auk magneu marinósdóttur alþjóðaritara fundur um málefni landa við miðjarðarhafið undir yfirskriftinni bandalag siðmenningar fór fram á fyrsta degi þingsins þar sem ástandið í sýrlandi var sérstaklega til umræðu þar á eftir hélt stjórnarnefnd þingsins fund þar sem meðal annars pétur h blöndal háttvirtur þingmaður greindi frá þátttöku sinni á fundi fastaráðs öse tíunda október í vín þar sem fjárhagsáætlun öse fyrir árið tvö þúsund og fjórtán var til umræðu að lokum fór fram þemaráðstefna um hlutverk öse til að standa vörð um mannréttindi í baráttu gegn alþjóðlegri glæpastarfsemi og hryðjuverkum á fundi stjórnarnefndarinnar gerði forsetinn ranko krivokapic grein fyrir starfsemi þingsins þar sem hann meðal annars lagði áherslu á að efla stöðu þingsins innan ramma helsinki fjörutíu endurskoðunar og umbótaferlisins sem fer nú fram í tilefni fjörutíu ára afmælis öse árið tvö þúsund og fimmtán að hans mati kallar það á skilvirkari starfshætti þingsins og aukið fjármagn til að standa straum af því að ráða fleira fólk til starfa en í samanburði við aðrar alþjóðaþingmannasamkundur þá hefur öse þingið fæstu starfsmennina eða sautján fasta starfsmenn samanborið við til dæmis nato þingið sem er með þrjátíu og fimm fasta starfsmenn á fundi stjórnarnefndarinnar var fjárhagsáætlun öse fyrir árið tvö þúsund og fjórtán einnig kynnt en samkvæmt henni verða ekki breytingar á heildarútgjöldum stofnunarinnar frá árinu tvö þúsund og þrettán þrátt fyrir að verkefnum fjölgi frekar en hitt helstu breytingar eru að gert er ráð fyrir áframhaldandi lægri framlögum til verkefna á balkanskaga en hærri framlögum til verkefna í mið asíu og til lýðræðis og mannréttindastofnunar öse í varsjá sem sér meðal annars um kosningaeftirlit framlög til höfuðstöðva öse í vín munu standa í stað en undanfarin ár hafa þau hækkað hlutfallslega sem hefur verið gagnrýnt af pétri h blöndal og fleiri þingmönnum jafnframt var tilkynnt um skipulagsbreytingar með tilurð tveggja nýrra skrifstofa innan öse sem hafa það hlutverk að veita formennskuríki öse stuðning og að auka viðbragðsflýti öse til að fyrirbyggja átök pétur h blöndal sérlegur fulltrúi forseta öse þingsins í fjárreiðum öse fagnaði því að öse hefði horfið frá þeirri stefnu að hækka ekki fjárframlög að nafnverði milli ára en hann hefur lengi gagnrýnt niðurskurð sem kemur til vegna tilfallandi verðbólgu í stað langímastefnumótunar og þarfagreiningar á sama tíma gagnrýndi hann að niðurskurður til vettvangsskrifstofa öse væri flatur en fram kom í umræðunni að enginn sveigjanleiki væri til að flytja fjármagn frá einni skrifstofu til annarrar sem gerir það að verkum að öse á erfitt með að bregðast við breyttum aðstæðum pétur lagði einnig til að öse þinginu yrði falið að samþykkja fjárhagsáætlun öse og ráða endurskoðanda fyrir ársreikninga stofnunarinnar sem mundi heyra undir þingið í samræmi við nútímakröfur um gagnsæi og góða stjórnarhætti síðan er smákafli hérna um þátttöku péturs h blöndals sérstaks fulltrúa forseta öse þingsins í fjárreiðum öse á fundi fastaráðs öse í vínarborg tíunda október tvö þúsund og þrettán pétur h blöndal hefur starfað sem sérlegur fulltrúi forseta öse þingsins í fjárreiðum öse frá árinu tvö þúsund og sex í október tvö þúsund og þrettán sótti hann fund fastaráðs öse þar sem hann skýrði ráðinu frá sínum sjónarmiðum varðandi fjárreiður stofnunarinnar í ræðu hans kom fram að í gegnum árin hefði hann einna helst gagnrýnt að heildarútgjöld stofnunarinnar væru þau sömu ár eftir ár í evrum talið og að fjárhagsáætlunin tæki ekki mið af verðbólgu hann hefði einnig gagnrýnt að dregið væri úr framlögum til vettvangsskrifstofa á meðan framlög til höfuðstöðva öse í vín væru aukin og lýst yfir áhyggjum af áhrifum þessarar þróunar á starfsemi vettvangsskrifstofanna þær væru flaggskip öse og skert fjármögnun verkefna mundi grafa undan möguleikum skrifstofanna til að starfa almennilega og uppfylla skyldur sínar sem mundi síðan skaða orðspor og trúverðugleika öse loks hefði hann lagt til að öse þinginu yrði falið að ráða endurskoðanda fyrir reikninga öse sem mundi heyra undir öse þingið og greina því beint frá niðurstöðum sínum það gæti aukið skilning milli öse og öse þingsins hann benti á ályktun sem ársfundur öse þingsins samþykkti í istanbúl árið tvö þúsund og þrettán sem sneri að því að auka traust gagnsæi og ábyrgð innan stofnana öse en í henni hefði áðurgreint fyrirkomulag meðal annars verið lagt til hvað varðar fjárhagsáætlun öse fyrir árið tvö þúsund og fjórtán fagnaði hann því að gert væri ráð fyrir auknum útgjöldum og sagðist vona að aukningin væri byggð á strategískri forgangsröðun sem tæki til greina þarfir verkefna og væri byggð á kerfisbundnum matskerfum þá væri einnig mikilvægt að huga að hvernig hægt væri að ljúka verkefnum loks benti hann á að það væri mikilvægt að öse og öse þingið ynnu náið saman að sameiginlegum markmiðum öse þyrfti að hafa í huga að úthlutun fjármagns til stofnunarinnar væri ákveðin í þjóðþingum aðildarríkja stofnunarinnar og stofnunin þyrfti því á skilningi og góðvilja þingmanna að halda kjörið væri að nýta þá möguleika sem öse hefði í tengslum við þingmenn aðildarríkja í gegnum öse þingið undir þessa skýrslu rita háttvirtir þingmenn